Sie müssen schon von Ihrem Vorschlag abgehen in dieser Striktheit, wie Sie es gemacht haben, dann kann das passieren, was vernünftig ist in der Demokratie, dass mit Mehrheit entschieden wird und man nicht auf Einstimmigkeit angewiesen ist.

Ob das vernünftig ist, ist eine andere Frage, ob das energiepolitisch vernünftig ist, ob das technologiepolitisch vernünftig ist. Das, was der Kollege Geier gesagt hat, ist ja völlig richtig. Aber wir stellen das nicht in Frage. Die einzige Frage ist Machen wir das relativ abrupt, 2014, oder gibt es vernünftige Übergangsregelungen bis

Denn es ist ja nicht so, wie es beispielsweise Kollege Lambert sagt, der seine Rede vorgelesen hat und dann gegangen ist.

Es ist nicht so, dass es hier Mitgliedsländer gibt, die gar nichts getan haben. Das ist weder in Spanien so, das ist in Polen nicht so, das ist in Rumänien nicht so, das ist auch in Deutschland nicht so.

10 Und auch in der Zeit von 2002 bis jetzt, in der Laufzeit dieser zur Zeit noch gültigen Verordnung, hat es jede Menge Zechenschließungen gegeben.

Die Frage ist Brauchen wir eine vernünftige Übergangszeit, um das ohne sozialpolitische Brüche machen zu können, Ja oder Nein? Und da kann ich nur appellieren Ja, wir brauchen sie. Und da soll es dann auf diese vier Jahre nicht darauf ankommen, weil im Kern das doch sowieso keiner mehr in Frage stellt.